Monsieur le Président, merci de me permettre de m'exprimer quelques minutes ou quelques secondes à ce stade du débat, en réponse directe à l'appel ou à l'interpellation de plusieurs d'entre vous, M.

Ma réponse est oui, au nom de la Commission européenne. Oui, je pense qu'une telle conférence serait non seulement utile mais nécessaire en ce moment, dans un délai rapproché, pour traiter plusieurs questions et les mettre ensemble, ce que nous ne savons pas toujours faire. Il y a des leçons à tirer de cette crise, comme de toutes les crises la question de l'aide humanitaire dans ces pays et dans les pays européens qui sont en première ligne et qui ne peuvent pas rester tout seuls la question des conditions d'accueil des réfugiés la question de la lutte implacable contre les trafiquants de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants avec tous les moyens nécessaires la question, je l'ai dit tout à l'heure, de la mutualisation des moyens de protection civile, pas faire plus, faire mieux ensemble, et nous savons comment faire s'il y a une volonté politique et puis, la question du développement et de la stabilité de ces pays pour que les gens ne soient pas obligés de partir. Toutes ces questions sont suffisamment graves pour être mises ensemble et être mises ensemble au plus haut niveau.

Donc, la réponse de la Commission européenne est oui.